Pane předsedající, jezdím do Kazachstánu poměrně často a mohu říci, že mám odlišné názory, než má kolega Murphy. Vybudování demokracie je časově dlouhodobá věc a vyžaduje nejdříve vytvoření základu právního státu. O to se vedení Kazašské republiky snaží a na základě mých rozhovorů s kazašskými občany mohu říci, že si váží toho, že Kazachstán je ostrovem stability a sekulárních hodnot ve střední Asii.